Il y a plusieurs mois, ce Parlement a alerté la Commission, gardienne des traités, sur une situation potentielle de conflit d'intérêts touchant un Premier ministre en exercice de l'Union européenne, en l'occurrence le Premier ministre tchèque.

Nous constatons aujourd'hui que les autorités policières de Tchéquie mettent en cause explicitement et personnellement le Premier ministre tchèque. Et la Commission européenne se pose encore et toujours des questions! Dois je comprendre, Monsieur Cañete, que la Commission européenne a un motif politique de reporter toujours plus le travail d'investigation que nous lui avons demandé en vertu de son rôle de gardienne des traités? Nous estimons que, lorsque le sentiment anti européen ne cesse de progresser, justement parce qu'on soupçonne les représentants politiques de s'enrichir illégalement, il est du devoir de la Commission européenne de lever tout soupçon le plus vite possible.